In een tijd van toenemend nationalisme en zelfs populisme, maar ook in een tijd van toenemende criminaliteit en illegaliteit moeten wij het Verdrag van Schengen heel zorgvuldig bewaken en een grote vinger aan de pols houden als het gaat om de interpretatie van dat verdrag. Persoonlijk ben ik voorstander van een ruime interpretatie van de Schengen grenscontrole de commissaris weet dat maar wél onder communautair toezicht.

In dat opzicht ben ik ook geschrokken van het besluit van de Europese Raad van 7 en 8 juni om dat communautaire toezicht, die communautaire methode, te verlaten, respectievelijk te beperken. En ik ben blij met de toezegging van de voorzitter van de Europese Raad dat hij dat wil herstellen.

Het Parlement, en dat ben ik met alle mensen die vóór mij hebben gesproken eens, kan op dit punt niet buiten spel